ist ein wichtiges Instrument, um die Transformation von ehemals autoritären, sozialistischen Systemen hin zu demokratischen, rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Ländern zu fördern. Aus meiner Sicht sind es drei Ziele, die die weitere Gestaltung der Östlichen Partnerschaft jetzt begleiten sollten Erstens Die Europäische Union sollte die politische und wirtschaftliche Integration der östlichen Partnerländer zu einer strategischen Priorität des nächsten Jahrzehnts machen. Das gilt insbesondere für die Ukraine, für Georgien und für Moldau, mit denen wir bereits vertiefte und umfassende Assoziierungsabkommen vereinbart haben.

Und so, wie es die Hohe Vertreterin gerade erläutert hat, sollten wir uns bei den Anreizen für weitere Reformfortschritte konzentrieren auf die Bereiche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz und Kampf gegen die Korruption. Drittens Um die Dynamik der Östlichen Nachbarschaft zu nutzen, ist es notwendig, dass die Europäische Union in der Tat weiter voranschreitet und einen qualitativ differenzierten Ansatz verfolgt.

Diese Ziele sollten wir als Europäisches Parlament in enger Zusammenarbeit mit der heute neu gewählten Europäischen Kommission entschlossen vorantreiben. Und diese Ziele sollten rechtzeitig vor dem entsprechenden Gipfel im nächsten Jahr vorgelegt werden.